frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um verndar og orkunýtingaráætlun með síðari breytingum en þetta mál flyt ég ásamt með

og ég hyggst í mínu máli fara yfir meginatriði greinargerðarinnar sem tiltekur ástæður þess að þingflokkurinn hefur ákveðið að leggja þessa tillögu fram en eins og glöggir menn hafa eflaust tekið eftir þá tengist málið mjög náið því sem við höfum verið að ræða á undanförnum dögum og greidd voru atkvæði um rétt í þessu það er því þingmáli sem hér hefur verið til umfjöllunar undanfarna daga um sama efni það er með þessu frumvarpi lagt til að gerðar verði breytingar á lögum um verndar og orkunýtingaráætlun og þessum breytingum er ætlað að tryggja virkni laganna og skýrleika svo og að tryggja að fagleg sjónarmið ráði við flokkun virkjunarkosta og gerð verndar og orkunýtingaráætlunar allir sem fylgst hafa með umræðunni um þessi mál frá því að frumvarpi um þingmálið var teflt fram um málið á síðasta þingi kannast við átökin sem um það hafa verið og þau hafa að stærstu hluta til snúist um það að málið hafi um of fallið í pólitískan farveg á síðustu metrunum áður en þingmálið sjálft varð til það er lagt til í þessu þingmáli að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þess efnis að ráðherra ætli saman að nýju þá verkefnisstjórn um rammaáætlun sem skilaði skýrslu sinni í júní tvö þúsund og ellefu og feli henni að gera tillögu um flokkun virkjunarkosta í skýrslunni raðaði verkefnisstjórnin virkjunarkostum í samræmi við niðurstöður og niðurröðun faghópa á grundvelli mikillar faglegrar vinnu og samráðs verkefnisstjórnin flokkaði virkjunarkostina ekki líkt og kveðið er á um í lögum númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu um verndar og orkunýtaráætlun enda var verkefnastjórninni ekki falið að gera tillögu að slíkri flokkun eftir skil hennar fóru í gang ógagnsætt ferli við flokkun virkjunarkosta þar sem ekki var að öllu leyti byggt á niðurstöðum verkefnastjórnarinnar heldur virðist ráðherra hafa látið pólitísk sjónarmið ráða för þarna urðu skil í því faglega ferli sem fram að því hafði einkennt alla vinnu að rammaáætluninni mig langar til að benda á það í þessu samhengi að alla tíð fram að þessum tímapunkti hafði málið verið unnið þverpólitískt það var engin tilraun gerð á þessum tímapunkti til að kalla fulltrúa stjórnarandstöðuflokkanna að málinu og reyna að leita þverpólitískrar sáttar um það með hvaða ætti málið kæmi inn í þingið heldur þvert á móti lokuðu menn sig af fulltrúar beggja stjórnarflokka og komust að samkomulagi sem eflaust hefur tekið töluvert mikið á vegna þess að það tók mjög langan tíma að koma þingskjalinu hingað inn til þingsins það dróst svo vikum og mánuðum skipti

allt þetta dregur fram hversu augljós pólitísk afskipti voru af málinu alveg fram að framlagningu þess þess vegna er fram komið þetta frumvarp að okkar frumkvæði sem sagt til að vinda ofan af þessari stöðu það er brýnt að tryggja að sátt ríki um ákvarðanir um verndun og nýtingu landsvæða og orkuauðlinda það er í samræmi við stefnu stjórnvalda sem til margra ára hefur verið að byggja ákvarðanatöku vernd og orkunýtingu á faglegum forsendum sú stefna var mörkuð árið tvö þúsund og þrjú í stjórnartíð sjálfstæðisflokks og framsóknarflokk ég var síðan staðfest árið tvö þúsund og sjö í verkefnisstjórn fyrir vinnu við annan áfanga rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða ég kem aðeins inn á þá sögu á eftir þetta er allt saman rakið mjög vel í greinargerðinni sem ég byggi mína framsögu á þessi stefna hefur falið í sér að hinar faglega unnu niðurstöður og tillögur yrðu lagðar fyrir alþingi við teljum að þeirri stefnu hafi ekki verið fylgt og þess vegna er þetta mál fram komið það er gert ráð fyrir því að ráðherra leggi tillögur verkefnisstjórnarinnar fram óbreyttar á alþingi í formi tillögu til þingsályktunar þannig að óbreytt tillagan verði grundvöllur að umræðu á þinginu þannig ætti að vera tryggt að við ákvörðun um vernd og um orkunýtingu sé byggt á faglegum grundvelli vísindalegum gögnum gagnsærri aðferðafræði og þeirri miklu og ítarlegu vinnu sem verkefnisstjórnin hefur innt af hendi við viljum gefa henni tækifæri til að ljúka því verki það ætti að vera óumdeilt að með því að byggja áætlunargerð á þessum grunni er líklegast að sátt geti skapast um þetta annars umdeild mál við viljum leggja okkar af mörkum til að hefja þetta mál

og upp úr þeim koma málinu upp úr þeim sem það hefur

það eru eins og sjá má af frumvarpinu lagðar til aðrar breytingar sem allar miða að því að þessi faglegu sjónarmið ráði för

flokkun þeirra í verndarflokk eða orkunýtingarflokks í þriðja lagi er svo lögð til breyting á tíundu greinar sem ætlað er að tryggja fagleg vinnubrögð og stuðla að sátt um gerð verndar og orkunýtingaráætlunar hún felst í því að tillögur verkefnisstjórnar um flokkun virkjunarkosta verði ávallt lagðar óbreyttar fyrir alþingi án þess að möguleiki verði gefinn á breytingum þar á af hálfu ráðherra þessi breyting er því sambærileg þeirri sem er lögð til í fimmtu grein frumvarpsins og reifuð er hér að framan henni er ætlað að tryggja að ákvarðanir um flokkun virkjunarkosta verði ávallt teknar á traustum faglegum grundvelli í raun og veru

og í góðum samhljómi með því á hvaða grundvelli þessi vinna var sett á stað í upphafi ég ætla að fara aðeins inn á það hér þessi umræða er auðvitað ekki ný af nálinni það hefur verið lengi unnið að gerð rammaáætlunar með lögum númer fjörutíu og átta tvö þúsund og ellefu var fyrst settur lagarammi um áætlunargerð af þessu tagi áður hafði þó mikil vinna farið fram og má rekja hana allt aftur til ársins nítján hundruð níutíu og þrjú tæplega tuttugu ár þegar umhverfisráðherra skipaði starfshóp um umhverfismál iðnþróun og orkumál sem var meðal annars farið að gera framkvæmdaáætlun í umhverfis og þróunarmálum til aldamóta sá hópur lagði til að unnin yrði rammaáætlun um nýtingu vatnsafls árið nítján hundruð níutíu og níu var skipuð sérstök nefnd af finni ingólfssyni sem þá var iðnaðarráðherra þá var málið í iðnaðarráðuneytinu það er ágætt að hafa það í huga í samhengi við þá atkvæðagreiðslu sem fór fram rétt áðan það var iðnaðarráðherra sem árið nítján hundruð níutíu og níu skipaði sérstaka verkefnisstjórn til að vinna að gerð slíkrar rammaáætlunar það er ágætt að það komi fram að sú skipun var í samráði við umhverfisráðuneytið sú vinna fór fram í fórum faghópum hóparnir höfðu afmarkað hlutverk fjölluðu um ákveðna þætti náttúru og menningarminjar útivist og hlunnindi þjóðhagsmál atvinnulíf byggðaþróun og nýtingu orkuauðlinda það var notuð aðferðafræði og vinnureglur fyrir hópana sem fóru svo yfir gögn um virkjanahugmyndir mátu þær og skiluðu að lokum niðurstöðu sinni til verkefnisstjórnarinnar hún vann úr niðurstöðum hópanna og skilaði efnismikilli niðurstöðu í nóvember tvö þúsund og þrjú þar voru metnir alls fjörutíu og þrjú virkjunarkosti nítján vatnsafls og tuttugu og fjögur jarðhita til að gera langa sögu stutta þá reyndist á þessum tíma erfitt að samþætta andstæð sjónarmið og því var haldið fram að pólitísk sjónarmið hefðu fengið að ráða för við gerð rammaáætlunar um orkunýtingu þannig að við erum enn um það bil tíu árum síðar á þeim stað að flokkunum hefur mistekist að fella málið í þann farveg að það megi eyða tortryggni um pólitísk afskipti af ramma málsins í framhaldi af þessu í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks að tvö þúsund og þrjú var það sett sem eitt af helstu markmiðum að lokið yrði við rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma þannig að heildstætt yfirlit gæti fengist yfir nýtingarmöguleika landsmanna á þeim miklu verðmætum sem felst í beislun orku eins og eins og það var orðað það var lögð áhersla á að saman færi nýting orkuauðlindanna og náttúruvernd ný verkefnisstjórn var skipuð tvö þúsund og fjögur hún vann áfram með þær virkjunarhugmyndir sem lágu fyrir og lauk störfum tvö þúsund og sjö skilaði þá framvinduskýrslu og enn stóð sami styrinn um málið þegar ný ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar tók til starfa árið tvö þúsund og sjö þá var lögð áhersla á það að ljúka gerð rammaáætlunar það var alltaf undirtónninn undir stefið að leiða fram sátt um vernd og nýtingu náttúrusvæða til að tryggja slíka sátt var á þeim tíma tekið sú ákvörðun að skipa faglega verkefnisstjórn og gefa áætluninni lögformlega stöðu þannig að sú áætlun sem lögð yrði fyrir alþingi væri gerð af fagfólki sem hefði besta þekkingu á viðfangsefninu og áætlunin yrði þannig byggð á traustum faglegum grunni og rökum það má segja að þarna hafi verið brotið blað í þessari vinnu því nú var áætlunin sett upp sem áætlun um bæði nýtingu og verndun ný verkefnisstjórn var skipuð í framhaldinu árið tvö þúsund og sjö þar komu þessar áherslur mjög vel fram að skapa faglegan grundvöll fyrir ákvarðanatöku um vernd og nýtingu náttúrusvæða það er ekki lengra síðan heldur en á árinu tvö þúsund og sjö sem menn bundu miklar vonir við að það mætti sætta hin andstæðu sjónarmið um vernd og nýtingu með því að fella málið í þennan faglega farveg en við stöndum hér árið tvö þúsund og tólf enn í sömu umræðunni í raun og veru og ég hef rakið að mér finnst að ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafi í sjálfu sér afskaplega lítið lagt af mörkum með því að loka sig af með því að taka stjórnarandstöðuna ekki með í þá vinnu áður en þingskjalið verður til með því að taka mál sem hefur verið unnið á þessum faglegu forsendum í þetta langan tíma með þessu augljósa markmiði að reyna að skapa sátt um málið að taka það til sín og gera þær einar breytingar á málinu sem eiga rætur sínar í stefnu þess flokksins sem vill ganga lengra í vernduninni þá er ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu en menn ætli sér að láta pólitíkina verða ofar hinum faglegu rökum með þessu er ég ekki að segja að það sé hægt að útiloka pólitíkina í þessu máli og það á ekkert endilega að gera það alls ekki auðvitað verður að eiga sér stað einhver pólitísk umræða um þessi mál en ef menn vilja raunverulega skapa einhverja sátt um málið sem lifir og varir til lengri tíma þá verða allir að leggja eitthvað af mörkum og það tel ég að við séum að gera með þessu máli vegna þess að það er næsta víst að þegar þingskjalið verður til verði málið fellt í þennan farveg

flokkaðir með einhverjum öðrum hætti heldur en maður hefði kannski helst viljað sjá það er alveg við því að búast en það skiptir bara ekki máli ef maður er að reyna að leiða fram sátt um jafnmikilvægt mál ég held að það sé ekki ástæða fyrir mig til að fara yfir allan annan og þriðja kafla þessa þingmáls sem fjalla annars vegar um það hvernig vinna að öðrum áfanga rammaáætlunarinnar fór fram en í þeim kafla þar sem fjallað er um þetta segir meðal annars að þetta hafi verið áttatíu og fjögur virkjanakostir sem hafi komið til mats og síðan í þriðja kafla greinargerðarinnar er fjallað um úrvinnslu niðurstaðna og ég vek athygli á því að í þriðju málsgrein í þriðja kaflanum er fjallað um það hvernig breytingar hafa verið gerðar sem ekki eru í góðu samræmi við niðurstöðu verkefnisstjórnarinnar

nýtingarflokki í biðflokk margir virkjanakostir sem þarna eru taldir upp ég get nefnt þá hér allir þessir kostir voru fluttir úr nýtingarflokki í biðflokk hágönguvirkjun eins og hágönguvirkjun tveggja er það sem ég vildi vísa til hér við teljum þetta hafi verið í miklu ósamræmi við niðurstöðu verkefnisstjórnarinnar að öðru leyti ætla ég ekki að rekja allan þriðja kafla greinargerðarinnar í fjórða kafla hennar er fjallað um verndar og orkunýtingaráætlun út frá mikilvægi þess að hún sé byggð á faglegum grunni ég hef svo sem komið ágætlega inn á það okkar besta fagfólk á ólíkum sviðum og vinnum í góðu samráði við heimamenn á viðkomandi svæðum skipulagsyfirvöld á viðkomandi svæðum og nýtum þá þekkingu sem til staðar er í íslenska stjórnkerfinu þá hef ég trú á því að það sé hægt að leiða fram þessa sátt ég trúi því en til að það geti tekist þurfa allir að leggja eitthvað af mörkum og miðað við það hvernig málið hefur verið meðhöndlað í þinginu þá finnst mér að það sín í gegn töluvert mikill og einbeittur vilji til að fá sitt fram hjá stjórnarflokkunum að nota meiri hlutann í þinginu til að ná fram pólitískri niðurstöðu í málið ég segi þá bara við þá sem vilja meðhöndla málið þannig

trúa þeir að með því að fara þá leið sé í raun og veru hægt að hafa í gildi á hverjum tíma nýtingaráætlun sem eitthvert hald er í nýtingaráætlun nýtingar eða verndaráætlun hvort sem er ég ætla ekki að fara að eiga samtal við háttvirtan þingmann mörð árnason sem kallar fram í en ég velti því fyrir mér hvort menn hafi trú á því að hægt sé að hafa slíkar áætlanir í gildi sem hafa einhvern trúverðugleika nema þá fram að næstu kosningum í mesta lagi vegna þess að hættan sem menn eru að bjóða heim er einfaldlega sú að í upphafi hvers kjörtímabils fæðist nýtt pólitískt plagg um það hvernig menn hyggist haga þessum málum næstu fjögur ár það er ekki í þeim tilgangi

alla þá nýtingarkosti sem til staðar eru inni í nýtingarflokk sem þetta þingmál er lagt hér fram þetta þingmál er lagt fram á þinginu í fullri alvöru og af einurð til að endurvekja þann anda sem lagt var af stað með í upphafi að reyna nú í einhverju stóru máli að ná saman um mikilvægar niðurstöður það er í þeim tilgangi sem málið er lagt fram

ég hafi talið upp nokkra virkjunarkosti sem ég telji að hafi verið flokkaðir öðrum hætti heldur en niðurstaða verkefnastjórnarinnar gaf tilefni til þá geri ég mér fulla grein fyrir því að jafnvel þó þeir færu í nýtingarflokkinn þá er enn langur vegur fyrir menn til að komast í raunverulegar framkvæmdir og þetta þekkja allir þeir sem um þessi mál fjalla af einhverri yfirsýn vegna þess að þá er eftir allur hinn formlegi prósess fram að framkvæmdum sem meðal annars getur falið í sér skipulagslegar hindranir eða

ætla að láta það eiga sig að fara nánar ofan í einstök efnisatriði þessa máls ég bara kalla eftir því að á þessu þingi takist okkur að taka það til alvarlegrar skoðunar ég vil að þetta mál verði sent til atvinnuveganefndar ég vil að það komi fram og ég kalla eftir því að menn taki það til alvarlegrar skoðunar þingmenn allra flokka hvort hér er ekki komin fram leið sem getur leitt fram aukna sátt um niðurstöðu í þessu efni þannig að við getum lokið því verki sem hófst fyrir hartnær tuttugu árum við það að kortleggja þá kosti sem við höfum í þessum efnum fella í verndarflokk þau svæði sem rík sátt er um að verði óhreyfð og við getum með þessu frumvarpi tryggt að jafnvel þó þessi mál séu í biðflokknum þá sé hægt að stunda þar nauðsynlegar rannsóknir og menn geti þá haldið áfram með áform sín um þá virkjanakosti sem verða felldir í nýtingarflokk en ekki að óþörfu teknir úr honum án þess að nægileg fagleg rök liggi þar að baki ég kalla eftir þessu